výrazne narástol počet karcinómov prsníka. Vítam správu a gratulujem spravodajkyni. Predsa mi len dovoľte malú poznámku. V každej správe, kde sa to len trochu dá, Európsky parlament propaguje chemickú antikoncepciu ako metódu plánovania rodičovstva. V tejto správe sme však nemali odvahu vyjadriť aspoň podozrenie, či masívne používané hormóny v antikoncepcii, keď sa dostanú do vody, by nemali byť považované za endokrinné disruptory, ktoré pôsobia na reprodukčný systém človeka.